Eine blaue Karte, weil wir jetzt sehr viele kritische Stimmen gehört haben.

Die Frage ist nur Wir schließen das jetzt in erster Lesung ab, wie so viel, wie 65 unserer Gesetzgebung im Umweltbereich. Meine Frage an den Berichterstatter Hätten wir nicht vielleicht mehr Transparenz erreichen können, wenn auch der Rat hier für eine Blockadehaltung gestanden hätte, wenn wir das in die zweite Lesung gebracht hätten?

Aber da hätte ich gerne mal die Einschätzung des jetzigen Berichterstatters gehört.